Já si myslím, že praxe začíná ukazovat, že nám zde chybí určitá právní regulace nakládání s rybami jako s živými tvory. Podobná debata se zde vedla před několika týdny na téma transportu zvířat po Evropě. Podobné téma se bude řešit také pravděpodobně na podzim tohoto roku, kdy iniciativa občanů sesbírá milion podpisů pro to, aby Komise začala řešit otázku klecových chovů v Evropě. Jinými slovy, tato Komise bohužel pro postavení a ochranu zvířat, ať již savců nebo ryb, mnoho neudělala. Budu doufat, že Komise, která vzejde po příštích volbách, tomuto tématu bude věnovat větší pozornost, protože zvířata jsou živé bytosti a my bychom při jejich transportu, nakládání a usmrcování měli toto respektovat a měli bychom s nimi humánně nakládat. Takže odpověď byla obecná, doufám, že příště bude lepší.